Frau Präsidentin! Es ist schön, dass wir jetzt Passagierrechte für alle Transportarten haben, aber auch diese Rechte können nicht darüber hinwegtäuschen, dass die umweltfreundliche Eisenbahn auch hier wieder extrem benachteiligt wird. Die Eisenbahn zahlt Trassenpreise für jeden Kilometer, im Busverkehr gibt es keine Trassenpreise ein Vorteil für den Bus. Die Eisenbahn ist in den Emissionshandel einbezogen, der Bus ist davon ausgenommen ein Vorteil für den Bus, ein Nachteil für die Eisenbahn. Bei Verspätungen wird bei der Eisenbahn schon nach einer Stunde 25 des Fahrgeldes erstattet, hier erst nach zwei Stunden. All diese Vorteile sind nicht hinzunehmen. Deshalb brauchen wir einen integrierten Ansatz. Wir brauchen Fahrgastrechte für alle Transportarten, aber auch faire Rahmenbedingungen. Es kann nicht sein, dass der eine erst nach drei oder fünf Stunden entschädigt wird, der andere nach einer Stunde. Hier ist noch eine Menge zu tun. Das ist insofern kein guter Kompromiss gewesen.

Das verstehe ich nicht!